Señor Presidente, gracias por su presencia, señora comisaria.

Me parece que este sector necesita un nuevo impulso para asegurar su sostenibilidad y competitividad, así como el refuerzo de las compañías europeas, los aeropuertos y la industria aeronáutica. El hecho de que esta Resolución venga avalada por tres importantes grupos de la Cámara es, a nuestro juicio, garantía de un diagnóstico certero sobre los problemas que aquejan al sector. En relación con la competitividad, la Comisión deberá tener en cuenta la reciprocidad en las relaciones con terceros países. Hay que hacer previsiones en relación con un sector que tiene empleos de muy alta cualificación.

Esperamos con ansia las medidas de la propia Comisión y sus propuestas. Y dicho esto, hay un tema que no podemos evitar el apartado

Este es un problema de soberanía, señora comisaria, y, por tanto, ni la Comisión a la que se inste ni el Consejo al que se instara tienen nada que decir.